hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar vegna frumvarps til laga um breyting á lögum um eftirlaun forseta íslands ráðherra alþingismanna og hæstaréttardómara nefndin hefur fjallað um málið á fundum sínum og fengið til sín gesti með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á eftirlaunakjörum alþingismanna ráðherra og hæstaréttardómara í því skyni að koma á meira samræmi í lífeyrismálum ráðamanna og almennings í fyrsta lagi er lagt til að aldurslágmark alþingismanna ráðherra og hæstaréttardómara til töku eftirlauna verði hækkað úr fimmtíu og fimm árum í sextíu ár í öðru lagi er lagt til að réttindaávinnsla þeirra verði tvö komma þrjú sjö fimm prósent fyrir hvert ár í embætti í stað þriggja prósenta ávinnslu hjá alþingismönnum og sex prósent hjá ráðherrum og hæstaréttardómurum í þriðja lagi er lagt til að þessir hópar geti ekki notið samtímis eftirlauna og launa frá ríkinu og launagreiðslur komi að fullu til frádráttar eftirlaunum skerðingarregla gildandi laga gildir áfram um launagreiðslur vegna starfa hjá öðrum aðilum í fjórða lagi er lagt til að sérákvæði um eftirlaunakjör forsætisráðherra verði felld á brott þannig að um fyrrverandi forsætisráðherra gildi eftirleiðis sömu reglur og um aðra ráðherra loks er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að áunnin réttindi alþingismanna og ráðherra skerðist ekki þá er ráðgert að þær breytingar sem lagðar eru til á fimmtándu grein laganna gildi einungis um þá hæstaréttardómara sem skipaðir verða eftir fyrirhugaða gildistöku frumvarpsins innan nefndarinnar komu fram sjónarmið um ýmsar frekari breytingar eða aðrar útfærslur á fyrirkomulagi eftirlauna þeirra sem undir þessi lög heyra og telur meiri hluti allsherjarnefndar að slík skoðun þurfi að eiga sér stað meiri hluti nefndarinnar leggur

undir nefndarálitið rita auk þess sem hér stendur ágúst ólafur ágústsson sigurður kári kristjánsson ellert b schram með fyrirvara ólöf nordal og karl fimmti matthíasson